Gospodine predsjedavajući, gospođo visoka povjerenice, htio bih zahvaliti kolegama Paşcu i McAllisteru na dobroj suradnji i dobrom izvješću koje spominje niz novih izazova s kojima se Europska unija suočava i jednako tako konstatira da ćemo i u godinama pred nama biti suočeni s tim novim izazovima. Zato je vrlo logično da smo razvili neke nove politike u okviru zajedničke politike i podržavam uključenje i Europske obrambene agencije i Europskog obrambenog fonda i vojne mobilnosti i europskog obrambenog i industrijskog razvojnog programa u proračun Europske unije,

One su veliki korak nakon dugog zastoja europske sigurnosne i obrambene politike, ali ostaje za vidjeti kakvi će biti njihovi praktični rezultati i što uopće znači tvrda ili oštra snaga Europske unije koja se spominje u ovim izvješćima.